Madame la Présidente, mes chers collègues, je suis intervenue lors de la dernière commission Environnement sur la pénurie de médicaments que traverse l'Europe. Cette intervention étant restée sans réponse ni réaction, je voulais y revenir. L'été a connu de nouvelles pénuries de médicaments en France. La délocalisation de nos productions cause des retards dans l'acheminement des produits. De plus, des laboratoires rechignent à en fabriquer suffisamment pour la France, jugée peu rentable. C'est un véritable scandale.

En dix ans, le nombre de ruptures a été multiplié par 20 et près d'un Français sur quatre y a été confronté.

Il y a donc urgence. Un patient atteint d'un cancer ne peut voir son traitement retardé parce que certains groupes pharmaceutiques ne se préoccupent que de la rentabilité. Les soins doivent être accessibles à tous.